Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le constat est partagé. Nous devons construire une Europe de l'énergie garantissant notre indépendance et nous permettant d'être compétitifs dans le concert mondial.

L'équilibre dégagé sur ces textes, base de négociation avec le Conseil, masque des différences d'approche entre les groupes.

nous devons développer des sources d'énergie, des produits et des bâtiments plus économes et plus durables. Il faut permettre au marché d'assurer des investissements à moyen et long terme grâce à des politiques lisibles et stables ce ne fut pas le cas pour les biocarburants de première génération. Nous dépendons donc de l'importation de protéines d'autres régions du monde. Aussi, pour garantir notre indépendance à l'égard des protéines OGM et limiter la déforestation, il nous faut développer, en Europe, des cultures protéiniques dont les coproduits sont les huiles utilisables comme biocarburants. Voici l'illustration de ce qu'est l'économie circulaire.